Pane předsedající, děkuji i za to Vaše gesto, protože to není zcela obvyklé, a moc Vám za to děkuji. Dovolte mi také říct pár slov k tomu, co zde dnes projednáváme. Já si myslím, že bychom především měli myslet na bezpečnost našich občanů a občanů Evropské unie. A to, že papír snese vše, to je prostě faktem. Podívejme se na realitu na Ukrajině. Bez mezinárodní finanční pomoci by nebyla schopna obstát a zkrachovala by. Bez toho, že tam dnes platí různé bezpečnostní složky různí oligarchové, by tam žádné nefungovaly. Učitelé nedostávají platy, lékaři nedostávají platy a hlavně nikdo není schopen zajistit, že pasy, které budou vydávány údajně ukrajinským občanům, budou opravdu vydávány pouze ukrajinským občanům. Já sice chápu to politické gesto, že chcete jakýmsi způsobem pomoci Ukrajině, ale já si nejsem jistá, jestli tohle je pomoc anebo spíš zlo pro samotnou Ukrajinu a pro bezpečnost evropských občanů. Vy pouze umožníte to, aby ukrajinští občané odešli z Ukrajiny, a ti, které bude Ukrajina jednou potřebovat, aby tam prostě nezůstali a byli v Evropě. A to ještě s bezpečnostním rizikem.